frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm og lögum um gatnagerðargjald númer hundrað fimmtíu og þrjú tvö þúsund og sjö með síðari breytingum samgöngunefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ragnhildi hjaltadóttur hermann sæmundsson og hjördísi stefánsdóttur frá samgönguráðuneyti umsagnir bárust frá þó nokkrum aðilum en frumvarpið er lagt fram í þeim tilgangi að breyta tvennum lögum er varða sveitarfélögin annars vegar lögum um tekjustofna sveitarfélaga númer

nefndin ræddi á fundum sínum tillögur þær sem kynntar eru í frumvarpi þessu og á fundi kom fram að tillögurnar byggjast á samkomulagi milli ríkisvaldsins og sambands sveitarfélaga sem miðar að því að skapa betri rekstrarlegar forsendur fyrir sveitarfélög til að mæta þeim tímabundnu erfiðleikum sem ríkja í efnahagsmálum þjóðarinnar nú um stundir

áranna tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta sú heimild sem kveðið er á um í frumvarpinu er tímabundin lausn til að koma til móts við gjaldendur í ljósi efnahagsástandsins sem leiddi af bankahruninu síðastliðið haust vanskil fyrir efnahagshrun eru tilkomin vegna annarra þátta og ættu því ekki að falla undir þessa heimild loks fjallaði nefndin um þau sjónarmið sem upp hafa komið um hvort heimild sú sem getið er í fyrstu grein frumvarpsins ætti að ná til allra fasteignagjalda en ekki einvörðungu fasteignaskatts þeir þættir sem mynda fasteignagjöldin aðrir en fasteignaskatturinn svo sem holræsagjald vatnsgjald og fleiri eru ólíkir í grunninn og er lagastoð þeirra að finna í mörgum lögum því þótti ekki ástæða til að fara í heildarendurskoðun á fasteigngjöldunum að svo stöddu taka heldur fasteignaskattinn einan þar sem hann er langstærsti hluti gjaldstofnsins og með hliðsjón af þeim markmiðum frumvarpsins að koma til móts við sveitarfélögin vegna efnahagsástandsins telur nefndin það hagsmunamál fyrir gjaldendur að breyting verði gerð vegna aukinna vanskila í kjölfar kreppunnar nefndin gerir ekki athugasemdir við frumvarpið sem slíkt en vekur athygli á að fyrirvari sem lagður er til í þriðju greinar frumvarpsins er orðinn nokkuð langur á fundi nefndarinnar kom fram að hann á rætur að rekja aftur til ársins nítján hundruð níutíu og sex nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt árni johnsen var fjarverandi við afgreiðslu málsins en að öðru leyti skrifa allir nefndarmenn í háttvirtri samgöngunefnd undir þetta nefndarálit